A keleti partnerségben részt vevő országok esetében van egy kényes, érzékeny kérdés a viszonyuk Oroszországhoz.

Oroszország a térség meghatározó állama, a konfliktusok megszüntetése, a partnerség kiteljesítése nélküle nem lehetséges. Az amerikai elnök Hanoiban kijelentette nagyon fontos jó kapcsolatot ápolni Oroszországgal. Vajon az EU most is szinkronban lesz az amerikai felfogással, ahogy ezt tette Obama elnök idején?

Politikai célját nem érte el, ugyanakkor számos tagországnak súlyos kereskedelmi veszteséget okozott. Éppen holnap tárgyaljuk majd itt az uniós zöldség és gyümölcságazatnak azt a kritikus helyzetét, ami az orosz tilalom miatt alakult ki.